Hvala predsedujoči. Spoštovani varuh predstavnice in predstavniki vlade, cenjene kolegice, spoštovani kolegi! Zdaj najprej, gospod Svetina, upam, da vas ta reality šov gospoda Jelinčiča ni preveč prizadel, ne vas, ne vaše ekipe, ki se že kar nekaj let trudite, da vzpostavite nekaj več reda, da nas opozarjate na zadeve, ki niso v skladu s tistim, kar smo si v tej državi začrtali. Pač, tako je, nacionalistično-populistični nastopi, ki na žalost tu dobijo del del populacije, ki mu da mandat, da že več kot petindvajset let sedi v tem državnem zboru, pa bi hudič težko rekel, pa sem kar dobro spremljal to politiko da bi rekel, da je kak zakon ali pa neka dodana vrednost njegovemu delu v dobrobit Slovenk in Slovencev, za katere se tako zavzema. Zdaj tako ker me to res jezi, ne. Težko se človek poistoveti z njegovimi stališči, ne vem, da je Slovenija kloaka nekih bedastih stališč, gnojišče ne vem česa. Spoštovane kolegice in kolegi, jaz verjamem, da se vsi strinjamo, da živimo v, da nam je bilo dano, da živimo v eni lepi državi, no. Jaz tisto, kar je pa naša naloga, vsaj tistih nas poslancev na tej strani pa je to, da skozi svoje delo poskušamo urediti življenje v tej državi, da bo prijazno, čim boljše za naše državljanke in državljane. Edino, kar je, kar bi se morda lahko strinjal z enim delom enega stavka gospoda Jelinčiča, tisto, kar je rekel, da je to poročilo ena lepa knjiga. Pa bom tule tudi končal, lepa knjiga. vsebino je treba pa prebrati, ne, in sem trdno prepričan, da jo se ni veliko trudil z branjem te vsebine, če ne bi govoril oziroma ne bi imel takih kakršnih je pač imel. Samo sem si jo z tokrat v že drugič zanimanjem, ker mi je nekako to poročilo, vaše poročilo neko ogledalo, ki ga nastavite nam, ki skrbimo za zakonodajne postopke za, ki naj bi urejali življenje v tej državi, ki pa, če povzamem. Moja ocena je, da smo urejena država, da ni vse tako slabo. Mislim, da je en od predstavnikov vlade rekel, kot poskušamo v tej Državnem zboru prikazati, da je v tej državi vse slabo. Daleč od tega, ne. Imamo še kar precej za postoriti po številnih področjih. Tega se vsi skupaj zavedamo, tako da toliko okrog tega uvoda. Zdaj pri samem poročilu statistike ne bom omenjal, kar lepe številke, skoraj pet tisoč zadev, preko tri tisoč pobud, od tega skoraj tisto, kar je meni zame pomemben podatek, je, da jih je bilo od tega kar dvesto dva tisoč, skoraj sedemsto, to je šestinosemdeset procentov, tudi končanih. Tisto, kar me pa moti, pa sem i zasledil zdaj že drugič, ker prej se nisem ukvarjal pa bral ta poročila, je neodzivnost ministrstev. No, tisto, kar me pa res moti, in je bilo tudi danes že parkrat omenjeno, jaz ga težko razumem, ne vem, kaj je problem pri tej neodzivnosti. A so to zadeve, ki so delikatne, ki se jih ne da čez noč rešiti oziroma v rokih, ki so jim postavljena, so to, ne vem zadeve ustavljene pri kakšnem uradniku. Skratka, ta neodzivnost in upam, da bodo ministri tudi, da so prebrali to poročilo in da bodo tudi nekaj ukrenili, da se ta neodzivnost v bodoče izboljša. Drugače pa tisto, kar sem jaz zasledil, zdaj pač končujemo eno obdobje prejšnje varuhinje, ki je pač dala en pečat temu delu, sem pa trdno prepričan, da bo delo, ki ga je prevzel gospod Svetina, vsaj po tistem, kar sem imel moč prisluhniti njegovi predstavitvi tudi v poslanski skupini, pa delu v teh mesecih, ga bo pa verjetno zaznamoval tudi po svoje. In tisto, kar me veseli, gospod Svetina, je to, da ste tudi danes poudarili, da boste večjo pozornost namenili pri svojem delu starostnikom in pa invalidom. Mi imamo približno šesto dvajset tisoč upokojencev, recimo, da ena tretjina je teh upokojencev starostnikov, za katere je moje osebno mnenje, da nismo glih lepo poskrbeli, no. Tudi z vašega poročila izhaja, da je največ pripomb kar se tiče nezadovoljstva z zakonsko ureditvijo SPIZ-a, ne. Mi smo z skozi vse te reforme pokojninske zakonodaje - predvsem državljanke in državljane moti to spreminjanje brez širšega konsenza, spreminjanje pogojev. Pa če gremo čisto pri konkretnih zadevah. Jaz sem pred sedemintridesetimi leti, ko sem vstopil na trg dela začel plačevati prispevke, mislim, da je bilo takrat osemdesetprocentno mi obljubljeno, ne, pokojninske osnove, danes komaj sedeminpetdeset, ne. Mi smo super rešili blagajno, da nismo imeli večjih težav s temi ukrepi SPIZ-a, na drugi strani smo pa naredili sistemske reveže upokojence. Odločbe s petsto petdeset, petsto sedemdeset evrov pokojnine, mislim, da ala jim vera, čarajo, no, da lahko preživijo, ne. In tule je ena izmed nalog, ki nas čaka. Na tem ... Tisto, kar bi želel poudariti, da me kar veseli, da področja, na katera opozarjajo državljanke in državljani, da niso ustrezno urejena, in ki se zrcalijo tudi v tem poročilu. Me veseli, da kar velik del teh težav je prepoznala tudi koalicija in da smo jih tudi vnesli v ta naš koalicijski dogovor, in upam, da ga bomo v čim večji meri uspeli tudi rešiti Tisto, kar običajno pridemo, pri vsaj kar se tiče upokojenske populacije, in vsem tistim, kar smo jim v preteklosti odvzeli, neusklajevanje pokojnin in vse tisto, kar tudi opozarjajo, do ne nazadnje infrastrukture, ki jo slej ko prej, ko pridemo v starost življenja, rabimo vsi tu. Imam v mislih predvsem domove za starejše, za katere nimamo načrtovanih popolnoma nobenih sredstev na Ministrstvu za delo. Če ob tem se ponovno omenim, da sva si sama država sprejela neke okvire, da bomo te domove obstoječe za starejše spravili na nivo eno- pa dvoposteljnih sob in si dali predhodno obdobje do leta dva tisoč dvajset ali enaindvajset, hkrati pa ne namenjamo za to nič evrov sredstev. Jaz mislim, da za danes ne sme biti v letu dva tisoč devetnajst nadstandard eno- ali pa dvoposteljna soba v domu za starejše. Jaz upam, da bomo ta sredstva našli. Običajno se pri denarju zaplete, zato sem tudi dal v ponedeljek pobudo, naslovil sem na ministra za finance, in sicer v okvirih proračuna, ki nam je bil predstavljen, koaliciji, na Brdu, skoraj ni sredstev za investicije, hkrati pa spet smelo zmanjšujemo ta javni dolg. Čisto informacijo, jaz tisto, kar sem pridobil, mi smo javni dolg je približno povprečju Evropske unije nekje osemdeset procentov. Slovenija bo konec letošnjega leta z javnim dolgom prišla nekje na šestinšestdeset procentov. Načrti ministra so za naslednje leto, da ponovno zmanjšamo cilj, maastrichtski cilj je pa šestdeset procentov, ne. Tako da smo ena najuspešnejših držav na tem področju. Moj predlog je bil tem, da razmislimo, pa da upočasnimo, namesto štiri procente damo, prepolovimo, naslednje leto dva procenta pa da del teh sredstev namenimo z predvsem za to, ko govorim, za populacijo starejših. Tule se nam pojavlja številni izzivi, za to populacijo moramo poskrbeti. Mlajši generacije, vse tisto, kar se še čujejo, bodo sami rešili, so zdravi, sposobni, za generacijo naših staršev moramo pa mi poskrbeti in danes v tej naši državi ne živijo glih lepega življenja. Tisto, kar bi tudi pohvalil, prakso, ki jo je začela prejšnja varuhinja, je tudi to, da ste opravite svoje delo na teren, no, da ste bili v številnih občinah, omenite tudi vaše zunanje poslovanje, na ta način mislim da, da je ta en izraz. in da si tisto, kar ste tudi v poročilu zamisjo naše državljanke in državljani mnogokrat potrebujejo nekoga, da se mu izpovejo. Jaz samo vem, da kar sem delal devet let kot profesionalni predsednik sindikata, dve leti delavski direktor, zadnjih šestnajst let sem bil pa na funkciji vodje kadrovske službe, in vem, da ljudje nucajo človeka tudi, če mu ne moreš pomagati, da ga včasih slišiš, no, da ima nekoga da mu. Pripravljeni ti vaši razgovori, kjer si najmanj pol ure namenite vsakemu za te razgovore, so več kot dobrodošlo . Tudi v poročilu pišete, da največkrat so ti razgovori namenijo, da ljudje rabijo kak pravni nasvet. Saj a je čudno, spoštovane kolegice in kolegi? Osemsto štiriinpetdeset imamo zakonov v tej državi, devetnajst tisoč skoraj dvajset tisoč podzakonskih aktov. Kje se bojo, če se spet na populacijo starejših, znašli tudi nenazadnje pri zapletenem sistemu uveljavljenja pravic, ki jim pripadajo, pa se začne pri banalnih zadevah, da bom? Nam je kar vsem jasno, da mora ta populacija, ne vem, sedemdeset-, osemdesetletnikov znati uporabljati bankomat Tako da zaključim. No, nekatere s teh zadev smo tudi že začeli izpolnjevati pogovor je stekel o demografskem skladu, ki bo dolgoročneje naj bi pripomogel k bolj stabilnemu izplačevanju pokojnin Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga vsi že res pričakujemo, in že nerazumljivo dolgo, se preklada po teh sobanah, je zdaj tudi dan neke terminski rok. Pitna voda in pa vse ostale neizpolnjene ustavne odločbe, tu nam, spoštovane kolegice, seveda tudi ni v ponos. Se pa nekatere stvari premikajo, tudi resorni minister je obljubil zakonodajo, vse podzakonske akte, da je tisto, kar smo zapisali, ostalo, vsaj, kar se tiče pitne vode, da bo tudi v naslednjih mesecih pripravljeno. Skratka želim vam, spoštovani varuh, vam in vaši ekipi, veliko uspeha pri delu in pa seveda, da nam tudi v bodoče nastavite ogledala. Hvala